Marko Bandelli, izvoli. Spoštovani podpredsednik, spoštovana gospa ministrica, kolegice in kolegi. Slovenija je socialna država, hkrati pa so vse državljanke in državljani pred zakonom enaki. In na socialnem področju, morem reči, da se največji del te politike odvija in zato je pooblaščen, pooblaščeno ministrstvo, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma preko centra za socialno delo, ki so, enotne vstopne točke za uveljavljanja praktično vseh pravic državljank in državljanov, ki, socialnih, ki v tej državi veljajo. In ta razprava je bila sprožena na podlagi večih vprašanj in pobud poslancev, da se ne reagira dovolj hitro pri realiziranju teh pravic. In mi moramo biti dejansko, tisti organ, ki zagotavlja pravne in finančne možnosti, da se socialna politika, ki je v Sloveniji zajamčena, kot so socialne pravice v zakonodaji, izvajajo hitro in ažurno. In to je današnja razprava. In za Levico bi rekel, da smo vedno bili proaktivni. Nismo šli skozi kritiko ali rušenje. Rad bi samo spomnil, da tri leta nazaj, ko je bila dana interpelacija proti prejšnji, so, ministri socialne zadeve, je Levica predlagala pet predlogov, ali šest jih je bilo, na kakšen način rešiti posamezne stvari. Tudi presekati začrtani krog, krog revščine, v Sloveniji. Takrat smo tudi predlagali, kako se lotiti, kako kako se tega problema lotiti z odpisom dolgov. Zelo konkreten predlog. Premalo se nas je slišalo . Premalo. In to je, to je kritika. V primeru, da se bi nas slišalo, ne bi bilo poloma, kot se po tem dogodil s tem projektom. Da se v eni lokalni skupnosti, kjer se ugotovi, da je cirka sto tisoč evrov dolgov, iz, socialno praktično zelo ogroženih ljudi, ki živijo pod pragom revščine, se jim da pomoč v obliki tri tisoč petsto evrov. To je to, o tem govorimo. Poslušajmo se, reagirajmo in proaktivno delujemo. Drugič, absolutno se strinjam, kar se tiče kadrovske težave in delo, ki ga opravljajo delavci na centrih za socialno delo, je zelo zahtevno. Zato tudi razumem mnoge bolniške, bolniške odsotnosti. To je zahtevno delo. Vendar! Delo, kot je koncipirano sedaj, imam zelo, imam kar nekaj sošolcev in prijateljev, ki delajo na tem področju, pravijo: "Željko, mi delamo praktično z računalnikom, na podlagi vlog in črpamo, podatke iz dvainštiridesetih baz podatkov za posameznike, do katerih imamo vpogled, mi do posameznika, ki da vlogo, sploh ne pridemo in ne vem v ne vemo, v kakšnem stanju je." Tu je administrativnih opravil bistveno, bistveno preveč in jaz, ne vem, upam, ministrstvo je nekoč, mislim, da še konec lanskega leta razlagalo, da misli, da želi zadeve obdelati čimbolj skozi informacijski sistem, da bi čimvečji del vlog bil obdelan skozi informacijski sistem na podlagi baz podatkov, ki so dostopne. Tako, da bi delavcem, socialnim ostalo dovolj časa za, ukvarjanje s problemi, ki smo jih vsi danes v tem parlamentu, praktično naštevali. In da to strokovno znanje delavcev izkoristimo. Hkrati bi pa rad opozoril še na tole. Socialno delo je poklic, ki je feminiziran. Gre večinoma za ženske, ki delajo v teh težkih opravilih. In v obdobju, ko so otroci, ali pa izpadi zaradi, utrujenosti, bolniških in tako naprej, tu praktično vsak dan med socialnimi delavci prav zaradi teh razlogov veliko število delavcev manjka. In ta manko je treba vračunati. Tudi takrat, ko se govori o nadomestnih zaposlitvah, zato, da bomo to delo olajšali in da bo dejansko socialna država tu zalavfala. In še na eno točko bi rad opozoril, glejte, socialna politika se v največjem delu izvaja preko državnih inštitucij, bom rekel, ali pa preko centrov za socialno delo. Pomemben del pa odpade tudi iz socialne politike na lokalne skupnosti. In ko te sprejemajo proračune vsako leto, in zdajle se sprejemajo delavcem v lokalni skupnosti, v in tudi v upravi, moram reči, da je zelo pomembno, da odločevalci vedo kakšno je socialno stanje, občank in občanov posameznih občin. Da vedo, koliko je upokojencev, koliko jih živi, upokojencev, na primer v mojem Celju, pod pragom revščine. Jih ima varstvene dodatke, brez katerih sploh ne bi mogel živeti. To so ljudje, ki so celo življenje delali. Ta, to so, to so , kumulativni podatki, ali da, da občine vedo, kakšna, kakšna, s kakšnimi plačami razpolagajo tisti, ki so zaposleni v tej občini, ki so delavci. jih dela pod minimalcem, koliko jih je prekarcev, koliko jih dela pod povprečno plačo, to so eni podatki, kumulativni, ki se ne tičejo osebnih podatkov. In te podatke, če bi imeli lokalne skupnosti in bi bili posredovani preko centrov za socialno delo, moram reči, da bi potem lokalne skupnosti tudi drugače gledale na mnoge socialne probleme in bi jih, po moje, tudi svoje strani več financirane. In tu mora prihajati do sodelovanja. Moram reči, da naša direktorica centra za socialno delo v Celju, je to večkrat opozarjala, da na teh podatkov, žal se ne predstavi. Mislim, da je tudi s temi stvarmi potrebno iti ven. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Marko Bandelli, pripravi ...